Mais je crois que l'on devrait regarder de façon réaliste le rôle de l'Union européenne dans la résolution du conflit. La réalité, c'est que notre position est malheureusement faible.

Répéter qu'on est pour la solution des deux États ne la fera pas magiquement se matérialiser.

c'est vraiment inacceptable!